Ich habe schon gearbeitet, und deshalb möchte ich entscheiden, und zwar morgen entscheiden, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Diese Entscheidung ist keine juristische, das ist eine politische.

Wollen wir, dass in Zukunft zivilrechtliche Ansprüche strafrechtlich behandelt werden?

Und wenn wir das alles nicht wollen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, und wenn wir vor allem nicht die Lebenswelten der jungen Menschen in Europa zerstören wollen, dann müssen wir morgen gegen die Verschiebung stimmen und dann müssen wir morgen gegen ACTA stimmen. Das werde ich sicherlich tun, und ich fordere auch die Kolleginnen und Kollegen von der Volkspartei auf, die immer gesagt haben, sie sind gegen ACTA, jetzt nicht zu verzögern, nicht zu hoffen, dass nach den Europawahlen keiner mehr zuschaut, was sie tun, sondern dafür zu sorgen, dass morgen abgestimmt wird und jeder zeigen kann, was anliegt.